Până în prezent, rapoartele MCV au fost folosite de unele state membre pentru a bloca, în mod nejustificat, aderarea țării mele la spațiul Schengen, cu toate că atât eu, personal, cât și acest Parlament, respingem categoric această deturnare politică a MCV ului. Vreau totuși să mi informez colegii, cât și Comisia, că România a accelerat îndeplinirea tuturor obiectivelor mecanismului de cooperare și verificare. Recent, premierul și președintele țării mele au înțeles să colaboreze pentru nominalizarea în funcțiile de conducere din Ministerul Public a unor persoane a căror reputație nu poate fi disputată. De asemenea, primul ministru a desemnat o persoană apolitică pentru conducerea Ministerului Justiției. După ce a îndeplinit, încă din 2011, toate criteriile obiective de aderare la Schengen, România este pe cale să se conformeze în totalitate și acestor criterii suplimentare ale MCV ului.